Dennoch, meine Damen und Herren, ob wir wollen oder nicht und wir müssen das wohl müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Türkei geografisch dort ist, wo sie ist. Die Türkei ist nach Russland und gemeinsam mit Ägypten das Land mit den meisten Menschen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft 90 Millionen und sie sind geografisch dort angesiedelt, wo sie sind. Daher müssen wir uns als Europäische Union, als Verantwortungsträger, als Funktionsträger mit unseren Nachbarn auseinandersetzen und die Dinge ansprechen, die anzusprechen sind. Wir haben im Zusammenhang mit der Flüchtlings und Migrationskrise eine Notwendigkeit gehabt, uns intensiver mit der Türkei auseinanderzusetzen. Es gibt auch andere Bereiche, die eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Kandidatenland Türkei notwendig erscheinen haben lassen. Aus dem heraus entstand der Aktionsplan, und der Aktionsplan umfasst ja mehrere Bereiche. Ein Bereich ist eben die Frage des Umgangs. Wie unterstützen wir die Türkei bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise? Ich denke, hier hat es die längste Zeit eine einheitliche Auffassung gegeben, dass ein Land, das derartig viele Flüchtlinge beherbergt, wie auch andere Länder in der Region einen Anspruch hat, entsprechende Unterstützung zu bekommen. Auf der anderen Seite hat es in diesem Aktionsplan auch ein Bekenntnis dazu gegeben, die Beitrittsverhandlungen zu beschleunigen, mit neuer Energie zu versehen, detto die Visaliberalisierungen voranzutreiben. Wenn mir persönlich nichts entgangen ist, dann war das eigentlich immer das Bestreben der Türkei. Die Türkei möchte Mitglied der Europäischen Union werden, nicht Europa will Mitglied der Türkei werden.

Also Wenn das der Wunsch ist, dann setzen wir uns damit auseinander. Aber hier gibt es Bedingungen. Und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann treten die Dinge nicht ein. Das ist der Stand der Dinge. Ich sehe es wie viele von Ihnen Die Türkei obwohl es immer wieder diese Aussagen gibt, Mitglied der Europäischen Union zu werden bewegt sich in eine völlig andere Richtung.

Es ist ja letztlich auch schade um die viele Zeit, die wir hier investieren. Wir sind bereit, aber nur zu europäischen Bedingungen. Rechtsstaatlichkeit ist nicht verhandelbar, es gibt keine türkische Variante von Demokratie, es gibt nur eine einheitliche Auffassung und Sichtweise demokratischer Spielregeln, so wie wir sie etwa in Europa auch innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union betreiben Ich glaube, wir müssen hier einfach mehr Selbstbewusstsein haben, meine Damen und Herren. Europa weder Sie noch ich, niemand braucht sich vor Präsident Erdoğan oder anderen nicht zu fürchten. Wir gehen unseren Weg, wir haben unsere Überzeugungen, unsere Prinzipien, und wir sind interessiert an gut nachbarschaftlichen Beziehungen, aber da muss man auch entsprechend agieren. Und das sind die Überzeugungen und Prinzipien der Kommission. Seien Sie versichert, dass wir hier keinen Moment in irgendeiner Frage nachgeben. Aber verstehen Sie auch, dass man sich mit einem Nachbarn auseinandersetzen muss, letztlich auch im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger.